varðar banka sem tengjast miðlægum stofnunum tiltekna þætti eigin fjár stórar áhættuskuldbindingar fyrirkomulag eftirlits og krísustjórnun

samvinnu eftirlitsaðila yfir landamæri tilskipunin setur meðal annars ramma um svokallaða blendingsfjármálagerninga sem með leyfi forseta er á ensku

en efnahags og viðskiptaráðherra hæstvirtur hyggst leggja fram frumvarp til breytinga á lögunum nú á vorþingi frumvarp til nýrra laga um greiðsluþjónustu sem hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra hyggst einnig leggja fram nú á vorþingi inniheldur jafnframt ákvæði

sem í ákvörðuninni felst svo að aflétta megi hinum stjórnskipulega fyrirvara sem fyrr frú forseti legg ég til að þegar umræðu lýkur um þetta mál verði það sent háttvirtri utanríkismálanefnd til vinnslu